Vám dnes předkládáme reformu systému obchodování s emisními povolenkami. I přes velmi obtížná vyjednávání se domnívám, že předložený text uspokojivě vyvažuje jak otázku ochrany klimatu a implementaci Pařížské dohody, tak i ochranu evropského průmyslu a jím garantovaných pracovních míst.

Na jedné straně tady máme řadu skvělých opatření, která povedou ke zvýšení ceny povolenky. Na stranu druhou opatření chránící případný nárůst průmyslové výroby v EU či výjimky pro ochranu našeho ocelářského sektoru. Ano, vidím tam ještě řadu nedodělků, které jsme z různých důvodů nemohli odstranit. Jako je například nedořešená otázka ochrany evropského průmyslu před dovozem surovin a výrobků ze států, které nesdílí náš postoj k boji s klimatickými změnami, jako je tzv. carbon adjustment mechanism. Bylo by dobré, aby v dalších letech Evropská komise tuto otázku konečně jednou provždy vyřešila, když se to nepodařilo zde. Zvláště pak s přihlédnutím k ohrožení našeho silného průmyslu levným dovozem z Číny. Mluvila jsem o tom na této půdě již mnohokrát. Před dokončením této práce nám do celého procesu vletěl nemilosrdně tzv. zimní energetický balíček, který nám však některé instituty a nástroje z předchozího teprve dokončovaného balíčku značně narušuje.